Cette discussion doit être préparée, et je souhaite que, quel que soit le résultat du référendum au Royaume Uni, pour lequel nous souhaitons un oui du peuple britannique à l'accord qui a été conclu, nous soyons en situation de mettre immédiatement sur la table la question de l'achèvement de l'Union économique et monétaire.

Or, il y a urgence à consolider ce socle de l'Union.

Il y a une surcapacité mondiale qui sape les bases mêmes d'une sidérurgie en Europe.